Również w tej Izbie spotykaliśmy się z takim nieprzyjemnym, nieprzyjaznym stosunkiem do tej religii.

Pamiętajmy o tych ludziach nie tylko przy okazji wydarzeń w Syrii, w Pakistanie czy w Iranie, ale każdego dnia.